Maar willen wij écht iets doen aan de verkeersveiligheid in het goederenvervoer over de weg, dan is het nodig dat wij komen tot een geharmoniseerde, artikelsgewijze interpretatie van de rij en rusttijdenregeling. Nu zitten nog veel chauffeurs gestrest achter het stuur, omdat zij tot 28 dagen in het verleden nog bekeurd kunnen worden voor overtredingen. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid.

Dat is een onnodige schending van de privacy en bij inname van de kaart wordt de chauffeur niet alleen professioneel, maar ook privé gestraft. Dat kunnen wij niet toelaten, dat is niet de bedoeling. Voor het overige, Voorzitter, ben ik van mening dat de Ecocombi grensoverschrijdend moet worden ingezet. Commissaris Kallas, u heeft mijn steun!